Herr Präsident! Nur zur Klarstellung Es gibt Leute, die reden so viel Hass, dass sie gar nicht mehr merken, dass sie von Hass reden.

Das nenne ich auch Hass, wenn man unter dem Titel der Demokratie sagt, dieser Mann darf hier nicht reden, nur weil er nicht meiner Meinung ist, und das war zufällig ein Abgeordneter dieses Parlaments, das möchte ich nur der Ordnung halber klarstellen. Wir verteidigen die Redefreiheit, vor allem auch für Abgeordnete dieses Hauses.